Monsieur le Président, Monsieur le Vice président de la Commission, chers collègues, la négociation du traité de libre échange avec les États Unis sera évidemment un élément important du programme de travail de la Commission. Vous le savez toutes et tous, ce sont des choix de société qui sont en train d'être négociés en matière de services publics, en matière de protection des consommateurs, en matière de droit des investisseurs ou en matière d'OGM, de bœuf aux hormones, de protection des données personnelles.

En quoi l'attitude de la Commission européenne et du Conseil, qui interdisent aujourd'hui aux citoyens européens d'avoir accès ne serait ce qu'au mandat de négociation, permet elle de renforcer la démocratie?